Señor presidente, estoy absolutamente en desacuerdo con esta propuesta de restar relevancia a la política de cohesión en favor de incrementar fondos en un porcentaje muy considerable para aplicar reformas estructurales que solo están trayendo consecuencias nefastas de austeridad a la mayor parte de la ciudadanía, de la población. Bajo este bonito nombre de programa de apoyo a las reformas estructurales se esconden estrategias de precarización de empleo, privatización de los activos públicos, medidas de competitividad etcétera que, como se está demostrando, visten muy bien los datos globales de la economía pero sin llegar verdaderamente al bolsillo de la ciudadanía. Por si esto fuera poco, la propuesta introducida por nuestro Grupo, el GUE NGL, para incluir la evasión fiscal y la lucha contra la pobreza en los objetivos del programa ha sido eliminada por el Consejo. Es una demostración más de que lo que le importa a esta Unión Europea son más que nada los grandes números y no cómo está distribuida la riqueza entre la población. Más política de cohesión y menos reforma estructural. Más distribución de la riqueza y menos concentración del capital.